Señor presidente, como sevillana, como andaluza, como española y como europea estoy profundamente preocupada por este ataque a la aceituna de mesa, que da trabajo a tantas familias en Andalucía.

No podemos dejar solo al sector olivarero, que se está defendiendo con mucho dinero, millones cinco millones de euros lleva en abogados.